Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi vsem poslankam in poslancem. Rad bi pozdravil tudi predstavnika vlade, ki ga pač danes ni z nami, da bi vlada dala svoje stališče do predlaganega predlagane dopolnitve spremembe Zakona o voznikih. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se zaskrbljeno sprašujemo, kako je mogoče, da je koalicija na matičnem odboru, to je v Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor zavrnila predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih, ki ga je v Državni zbor v obravnavo poslal Državni svet Republike Slovenije. V poslanski skupini SDS podpiramo predloge sprememb Zakona o voznikih, ki jih je Agencija za varnost prometa preko Državnega sveta vložila v obravnavo in sprejem v Državni zbor Republike Slovenije. Ker je agencija oziroma njen direktor gospod Igor Velov želel, da agencija v želji njenega poslanstva kar najhitreje in takoj z dodatnimi ukrepi naredi več za večjo varnost v prometu, kar je tudi osnovno poslanstvo delovanja Agencije za varnost prometa in je zato tudi ustanovljena in jo zato konec koncev davkoplačevalci tudi plačujemo. V Slovenski demokratski stranki smo trdno prepričani, da so predlagani ukrepi zelo na mestu in jih v celoti podpiramo. Namreč, za voznika, ki mu je bilo vzeto vozniško dovoljenje in je tudi prenehalo njegovo veljavnost zaradi izrečenih kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih aktivnih snovi, je nujno potrebno skrbno poskrbeti z napotitvijo na rehabilitacijski program. Agencija za varnost prometa oziroma Državni svet predlagata, da se program edukacijskih delavnic, ki trenutno obsega najmanj šest ur skupinskega dela z vsebinami o varnosti v cestnem prometu, dopolnjuje z obvezno osemurno udeležbo storilca prekrška v delovanju organizacije na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanju oziroma dela z žrtvami prometnih nesreč. Druga sprememba je dopolnitev programa psihosocialnih delavnic z dosedanjih sedemnajst ur z obvezno šestnajsturno udeležbo storilca prekrška v delovanju organizacije na področju prometne varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma dela z žrtvami prometnih nesreč. Pod tretjič pa sprememba določa, da organizacijo določi Javna agencija za varnost prometa na podlagi javnega poziva. Vlada Republike Slovenije oziroma koalicija meni, da predlog ni primeren, in pravi, da bo pripravila svoj predlog z ukrepi. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, da ni časa za zavlačevanje, ker gre za vprašanje varnosti v cestnem prometu, za manj nesreč in za manj ali nič žrtev posledic prometnih nesreč, ki jih povzročajo vozniki pod vplivom alkohola in psihoaktivnih zdravil in snovi. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo menja, da so še kako nujni dodatni ukrepi za preprečevanje najhujših prometnih nesreč. Naj spomnim na zadnjo tako hudo nesrečo, ko je alkoholiziran voznik do smrti zbil visoko nosečo mamico, kasneje pa za posledicami žal umrl tudi njen v nesreči še nerojen otrok. V kolikor vlada oziroma koalicija meni, da predlagani ukrepi za večjo prometno varnost niso primerni za takojšnjo uveljavitev, mora tudi sprejeti odgovornost in nositi posledice, tako po našem mnenju neodgovornega početja. Stališče Slovenske demokratske stranke je, da bi se morali tako težki kršitelji nujno v arhibilits rehabilitacijskem programu za čim več časa soočiti z žrtvami najtežjih prometnih nesreč, ki so sicer k sreči preživele, imajo pa zelo hude telesne okvare in težave, ki jih zaznamujejo za celoten preostanek življenja. Menimo tudi, da je poleg denarne kazni in primerne strokovne pomoči tudi vzgoja eden od najpomembnejših ukrepov za večjo varnost v cestnem prometu. Zato v celoti podpiramo predlagane dopolnitve zakona o voznikih, ker ne želimo, kot to počne koalicija, zgolj zato ker je predlog prišel iz Državnega sveta, zavrniti niti enega ukrepa, ki bi bil v korist državljanov Republike Slovenije. Še posebej, ko gre za ukrepe doseči cilj za zmanjševanje prometnih nesreč in njihovih najhujših posledic. Za konec še enkrat jasno sporočamo: v Slovenski demokratski stranki v celoti podpiramo predlagane dopolnitve zakona o voznikih, ki jih je v sprejem v Državni zbor poslal Državni svet. Hvala lepa.